tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst klukkan hálfþrjú að loknum dagskrárliðnum um störf þingsins og er um skattstefnu ríkisstjórnarinnar málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson og fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara hið síðari hefst klukkan þrjú þegar að lokinni þeirri fyrri og er um landeyjahöfn og siglingar herjólfs málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigurður ingi jóhannsson og innanríkisráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor